Hvala lepa, predsednik. Jaz bi samo gospodu Pavšiču, ki je vsebinsko govoril tudi o tem, kar sem jaz govoril, pa mi je mogoče ni čisto dobro razumel ali pa še dodatno pojasnilo glede stotih dni, gospod Pavšič. Jaz vam zagotavljam, da Ministrstvo za finance ima vse to že pripravljeno in v predalih. Gospa državna sekretarka, ne spraševati in ne čakati, ko vam bodo rekli na Ministrstvu za finance: "Za to analizo rabimo pa pol leta, pa tri mesece, pa devet mesecev pa ne vem kaj." Vse je že narejeno. vse je že v predalih, vse je že fajlih. Davek na nepremičnine narejen v dvajsetih variantah, samo stopnje postavite. Ne misliti, da je treba kaj tehničnega dela. Vse to se je delalo že deset, petnajst let vključno z učinki povečevanja, zmanjševanja stopenj za eno odstotno točko, dve olajšav in tako naprej. Tako da gospod Pavšič, sto dni ne pomeni, da ste vi zdaj prišli in da ste začeli vse na novo in iz nič. Zagotavljam vam, jaz vam zagotavljam, da je vse že na ministrstvu narejeno bilo desetkrat in novelirano stokrat, petstokrat in ne vem koliko časa. Samo vzemite ta pravi fajl ven, pa v ta pravo varianto, tista, ko boste politično skupaj spravili naprej, pa boste vse imeli. Tako glede časa, no.